virðulegi forseti þetta er mikill samstöðudagur í dag ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um aðgerðir í þágu lækningar við mænuskaða það er ánægjulegt að sjá að í þessu máli virðist vera mjög breið pólitísk samstaða því ásamt mér eru háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir elín hirst katrín júlíusdóttir ásmundur friðriksson silja dögg gunnarsdóttir valgerður gunnarsdóttir þórunn egilsdóttir össur skarphéðinsson ögmundur jónasson guðbjartur hannesson ragnheiður ríkharðsdóttir ingibjörg óðinsdóttir helgi hrafn gunnarsson willum þór þórsson páll jóhann pálsson eyrún ingibjörg sigþórsdóttir björt ólafsdóttir unnur brá konráðsdóttir vilhjálmur árnason og valgerður bjarnadóttir

á þessari þingsályktun það er ekki þannig virðulegi forseti að það hafi verið gengi á alla þingmenn heldur er það bara svo að það er bæði mikill skilningur og vilji hjá þeim háttvirtu þingmönnum sem hér eru til þess að þetta mál nái fram að ganga og ég veit það að þannig er það um fleiri og kannski flesta ef ekki alla þingmenn hér á háttvirtu alþingi þingsályktunin hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að fylgja eftir vitundarvakningu um málefni mænuskaða á alþjóðavettvangi jafnhliða stuðningi við átak sameinuðu þjóðanna um bætt umferðaröryggi í þeim tilgangi verði leitað stuðnings við það að eitt af þróunarmarkmiðum sameinuðu þjóðanna sem sett verða árið tvö þúsund og fimmtán beinist að framförum í lækningu sjúkdóma og skaða á taugakerfinu samtímis stuðli stjórnvöld að því að komið verði á laggirnar alþjóðlegri hugmyndasamkeppni um þróun vísindalegra aðferða og mótun lækningastefnu fyrir mænuskaða þá beiti stjórnvöld sér á formennskuári íslands í norrænu ráðherranefndinni þannig að áherslu á mænuskaða á formennskuárinu verði fylgt eftir á næstu árum í norrænu samstarfi í stuttu máli gengur tillagan út á það að við beitum okkur á alþjóðavettvangi til þess að rannsóknir á mænuskaða verði gefinn sá sess sem hún á að fá því það er nú þannig virðulegi forseti að þrátt fyrir að hafi verið gríðarlegar framfarir í læknavísindum frá tímum seinni heimsstyrjaldarinnar hefur það ekki verið

enn er langt í það að við séum að ná þeim árangri sem við höfum náð varðandi ýmsa aðra sjúkdóma og slys menn geta haft ýmsar skoðanir á því af hverju það er margir hafa bent á það að þetta tengist kannski ekki lyfjaframleiðslu og þar af leiðandi sé ekki jafn mikill fjárhagslegur ábati eins og er varðandi sjúkdóma sem tengjast slíku það má vera en aðalatriðið er það að það gerist ekkert af sjálfu sér við eigum að leita allra leiða til þess að ýta undir það að við náum þeim árangri sem við vildum sjá á þessu sviði það er ekkert leyndarmál virðulegi forseti að á íslandi hafa verið mjög öflugir einstaklingar sem hafa barist fyrir þessu máli og stofnað stofnun sem heitir mænuskaðastofnun íslands þar fer fremst meðal jafningja auður guðjónsdóttir hún hefur lyft grettistaki á þessu sviði þannig að eftir hefur verið tekið ekki bara á íslandi heldur í öðrum löndum hér erum við háttvirtir þingmenn að ýta eftir því að það frumkvæði sem hefur verið hér á íslandi sé ekki bara á íslandi heldur líka sem víðast og við nýtum þá krafta sem við höfum þau tæki sem við höfum íslendingar á alþjóðavettvangi til þess að vinna að því að lækning finnist við mænuskaða það yrði auðvitað alveg stórkostleg breyting á lífi margra bæði þeirra sem eru veikir núna og ég tala nú ekki um í framtíðinni ef slík lækning mundi fást og við næðum betri árangri hvað það varðar það fer mjög vel saman að þetta fari saman við áherslur við umferðaröryggi því flestir þeir sem verða fyrir mænuskaða og eru bundnir flestir hverjir í hjólastól það sem eftir er ævinnar þeir slasast í umferðarslysum þó það eigi sér auðvitað fleiri orsakir virðulegi forseti hér er greinargerð þar sem er farið yfir ýmsa þætti þessa mál og hvað hefur verið unnið í þessu og hvað við erum búin að gera og hvað við getum gert ég ætla ekki núna virðulegi forseti að lesa í gegnum hana en ég hvet þá sem eru áhugasamir um málið að kynna sér það ég vil bara nota tækifæri og þakka hér þingmönnum fyrir það að vilja vera með á þessu máli ég finn fyrir afskaplega miklum velvilja og góðvilja innan þingsins hvað þetta varðar við eigum öfluga hæstvirta ráðherra sem geta sömuleiðis fylgt þessu máli eftir þá sérstaklega er vísað hér til hæstvirts utanríkisráðherra ég vonast til þess að þetta mál geti fengið góða umfjöllun og afgreiðslu og við náum því markmiði sem lagt er upp með þá ekki síður þó það sé ekki markmið að hér verið miðstöð mænuskaðarannsókna í heiminum því það er raunhæft út af þeim krafti og því frumkvæði sem hefur verið hjá þeim einstaklingum sem halda utan um mænuskaðastofnun íslands ég segi fyrir sjálfan mig ég þekki þetta mál frá mörgum hliðum meðal annars í mínu fyrra starfi þegar ég var heilbrigðisráðherra að það er alltaf jafn gaman að sjá það hvað einstaklingar geta skipt máli einstaklingar með eldmóð þeir geta lyft grettistökum það hefur svo sannarlega verið gert í þessu tilfelli nú er komið að okkur háttvirtu alþingi að leggja okkar af mörkum og hæstvirtri ríkisstjórn ef við samþykkjum þetta ég brýni okkur öll til góðra verka hvað þetta varðar við eigum að fylgja þessu mikilvæga máli eftir ef við náum árangri á þessu sviði væri það stórkostlegt fyrir ekki bara íslendinga heldur alla heimsbyggðina